um landsnet ferðaleiða hún hljóðar á þá leið að alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra iðnaðar og viðskiptaráðherra og umhverfis og auðlindaráðherra að hefja nú þegar í sameiningu vinnu við skipulagningu og kortlagningu leiða og þjónustukerfis fyrir ferðamenn sem ferðast um landið fótgangandi á reiðhjólum eða á hestum þannig að til verði eitt samtengt landsnet ferðaleiða einnig verði lagt mat á hvort þarft sé að skipuleggja og kortleggja ferðaleiðir fyrir fólk á sjókajökum eða gönguskíðum og fella slíkar ferðaleiðir inn í landsnet ferðaleiða sé talin þörf á því ráðherrarnir ljúki vinnunni eigi síðan en fyrsta janúar árið tvö þúsund og sautján þessi tillaga er ákall eftir víðtæku samstarfi og skýrri stefnumörkun stjórnvalda er varðar ferðamenn sem ferðast um ísland fótgangandi á reiðhjólum eða á hestum markmið tillögunnar er að stuðla að því að hið fyrsta verði ráðist í skilgreiningu og skipulagningu ferðaleiða samræmingu fyrirkomulags merkinga afmörkun og skilgreiningu heita á leiðum og gerð númerakerfis fyrir allt landið að mati flutningsmanna er nauðsynlegt að unnið verði hratt að verkefninu svo fljótlega verði mögulegt að eða til móts við ört vaxandi straum ferðamanna innlendra sem erlendra með viðunandi hætti áríðandi er að nægilegt fjármagn og mannafli verði lagður til verkefnisins enn fremur ætti að kanna sérstaklega hvort ferðaleiðir fyrir fólk á sjókajökum og gönguskíðum eigi erindi í slíka kortlagningu við þá könnun ætti helst að líta til áætlaðs umfangs slíkrar ferðamennsku og mögulegs vaxtar hennar á komandi árum vegna undirbúnings verkefnisins er fyrirsjáanlegt að hafa þurfi öflugt samstarf við fulltrúa sambands íslenskra sveitarfélaga vegagerðarinnar ferðamálastofu samtaka ferðaþjónustunnar landssamtaka hjólreiðamanna ungmennafélags íslands landssamtaka hestamannafélaga

eðlilegt er að hluti af vinnunni við verkefnið felist í skilgreiningu og merkingu hjólaleiða um landið sem sótt getur fyrirmynd sína til eurovelo verkefnisins á meginlandi evrópu eurovelo verkefnið er rekið af samtökum evrópskra hjólreiðamanna european cyclists federation markmið þess er að skapa og þróa samtengt net hjólaleiða um alla evrópu sem nýtist til skemmri sem lengri hjólreiðaferða nú um stundir falla fjórtán skilgreindar leiðir undir eurovelo verkefnið og sjá forsvarsmenn þess fram á að leiðanetið verði fullmótað árið tvö þúsund tuttugu lengdir leiðanna eru mismunandi allt frá þrettán hundruð kílómetrum til níu þúsund kílómetra en samanlagt nema þær yfir sjötíu þúsund kílómetrum þær liggja meðal annars frá norður noregi til suður ítalíu frá norður finnlandi til ungverjalands og grikklands frá vestasta hluta frakklands til rússlands frá syðsta hluta spánar til grikklands og vestasta hluta írlands til moskvu

takist vel til við undirbúning og framkvæmd við landsnet ferðaleiða mætti hugsa sér að hluti þess yrði hluti eurovelo leiðar í því samhengi virðist til dæmis upplagt að hefja leikinn á því að skipuleggja hjólaleið innan lands frá seyðisfirði á austurlandi að flugstöð leifs eiríkssonar á reykjanesi fjölmargar þjóðir sem byggja afkomu sína meðal annars á ferðaþjónustu hafa skipulagt ferðaleiðir með aðgengilegum hætti slíkri skipulagningu er þá yfirleitt ætlað að efla öryggi og aðgengi ferðamanna og stýra aðsókn þeirra til dæmis þykir skipulag ferðaleiða í sviss til fyrirmyndar en þar er starfrækt samhæft leiðakerfi undir merkjum schweizmobil ljóst er að full þörf er á að setja mikinn kraft í vinnu við landsnet ferðaleiða gríðarleg aukning erlendra ferðamanna kallar á öflugara skipulag og betri þjónustu snaraukinn áhugi innan lands á gönguferðum og almennri útivist fellur vel að lýðheilsumarkmiðum því hlýtur að vera þjóðhagslega hagkvæmt að hlúa vel að möguleikum göngufólks mikill vöxtur er í hjólreiðum á heimsvísu og hér innan lands hvort sem litið er til almennra ferðalaga eða fjallahjólamennsku virðast töluverð viðskiptaleg sóknarfæri vera í þeim geira gott skipulag reiðleiða getur skapað margvísleg tækifæri í ferðaþjónustu og aukið gæði þess geira ferðaþjónustunnar til muna nauðsynlegt er að þessir ólíku ferðamátar verði skipulagðir heildstætt með það fyrir augum að skilgreina sameiginlega hagsmuni og vinna að framgangi þeirra